A rendelet összhangban van a Bizottság célravezető és hatásos szabályozási programjával, a pénzügyi stabilitás megőrzését és a kockázatok csökkentését szolgálja. Sürgős intézkedésekre van szükség a pénzügyi rendszert fenyegető veszély mérséklésére és a pénzügyi piacok átláthatóságának növelésére. A rendelet egyben a kereskedési adattárak szolgáltatását pontosítja, és lehetővé teszi a kölcsönös hozzáférést. Az ellenőrzési jogosítványok visszatartó erővel bírnak azokra a gazdasági szereplőkre nézve, akik ki akarják használni a piacot spekulatív célokra. A bírságok szigorítása is ezt a célt szolgálja.

Megítélésem szerint ezen a területen egységes közösségi szabályozásra szükség van, ezért a jelentés elfogadását támogattam.